Señora Presidenta, el 18 de noviembre, en el Parlamento español, la ministra Jiménez insistió en el dictamen de La Haya por el que aún no se ha practicado la descolonización y no cabe asimilación identitaria a Marruecos. Han pasado 35 años, sufrimientos y ocupación sin título legal. El campamento es paradigma de la distancia entre Marruecos y el pueblo saharaui, por muchos colonos y soldados que hayan introducido en el territorio del que expulsaron a miles de sus habitantes genuinos.

Luego seguirán juicios coloniales como el del 5 de noviembre en Casablanca, donde golpearon a los observadores extranjeros y europeos. ¡Evitemos la liquidación de un pueblo digno, heroico, amigo de Europa!